Señor Presidente, pocos son los asilados reasentados permanentemente en Europa. Mi país, España, apenas ha comenzado con la experiencia.

Nuestro ponente, el valeroso Rui Tavares hay muchos buenos parlamentarios pero pocos de tanta tenacidad como Rui Tavares ha luchado por que el Parlamento Europeo mantenga las nuevas competencias conseguidas tras la aprobación del Tratado de Lisboa. No puedo olvidar la permanente labor que ha llevado a cabo el ACNUR, sin la que tampoco el éxito habría sido posible. El ACNUR nos ha hecho conscientes a todos de la premura del informe, por encima de disquisiciones jurídicas, para que los fondos puedan ser utilizados cuanto antes, ahora que tanto se necesitan.